frú forseti ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni fyrir að vera svona einlægur í sinni afstöðu til evrópusambandsins það verður ekki af honum tekið að háttvirtur þingmaður vill að ísland gangi í evrópusambandið og afsali sér hluta af því sjálfstæði sem menn börðust hér fyrir fyrr á árum og því fullveldi sem mikið hefur verið haft fyrir ég heyri ekki betur en að háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson sé tilbúinn til að gera mjög lítið úr baráttu þeirra sem sem börðust fyrir sjálfstæði þessarar þjóðar með sínum málflutningi en hann sagði annað og það var mjög athyglisvert að eingöngu íslandi í e s b fylgdi enginn hætta fyrir íslenskan sjávarútveg þetta er tímamótayfirlýsing og mjög merkileg og vísaði til veiðireynslu hvort sem íslendingar fá tímabundnar undanþágur frá sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins eða þurfa að taka upp sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins einn tveir og þrír mundi það þýða mikið afhroð fyrir íslenskan sjávarútveg það er enginn vafi í mínum huga að íslendingar þyrftu að taka upp sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins við hvað styð ég þessar fullyrðingar mínar ég styð þær við þau sjónarmið sem meðal annars koma fram í þeirri ritgerð sem háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson vísaði hér til til fræðirit stefáns más stefánssonar prófessors í lögum og evrópurétti og óttars pálssonar hæstaréttarlögmanns og

sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins gengu þeir þar inn